Traktat lizboński zredukował znaczenie prezydencji do wymiarów niemalże symbolicznych. W trakcie prezydencji w Radzie Unii Europejskiej uwaga opinii publicznej skupia się także na problemach kraju, który tę prezydencję sprawuje. Od wielu lat władze litewskie dyskryminują zamieszkałych na terenie Litwy Polaków, którzy określani są jako mniejszość narodowa, pomimo że są oni rdzennymi mieszkańcami tych terenów. Ze szczególną niechęcią traktowani są przez kolejne litewskie rządy.

Walcząc z polskością, rząd litewski dopuszcza nawet do bezczeszczenia zabytkowych nagrobków na polskich cmentarzach. Sądzę, że Litwa, która na cele swojej prezydencji przekazuje 62 miliony euro, powinna chociaż jeden milion przeznaczyć na renowację polskich nagrobków, co byłoby symbolicznym sygnałem powrotu do europejskich standardów i uwiarygodnieniem innych działań tego państwa w Radzie Unii Europejskiej.